Señora Presidenta, señor Comisario Kallas, empezaré por decir que si este asunto ha sido fácil, si este asunto va a llegar a buen puerto, se deberá mucho a la posición seria, rigurosa y flexible del ponente, el señor Fleckenstein.

Día a día ha venido justificando su existencia y la razón de su existir. La modificación del Reglamento por el que se crea la EMSA no trae causa de corregir errores, sino de todo lo contrario se trata de ampliar sus competencias a la vista de nuevos retos, del nacimiento de nuevos problemas respecto de los que creemos que la EMSA es el instrumento adecuado para abordarlos y encontrar soluciones.

El grave accidente del Golfo de México ha aconsejado que se encomiende a la EMSA la asistencia a los Estados en la investigación de accidentes de instalaciones marítimas, costeras o en alta mar. En otro orden de cosas, cabe destacar la tarea de la EMSA en el marco del control de las organizaciones reconocidas ante sociedades de clasificación y, en especial, del ejercicio del reconocimiento mutuo. Es importante recordar que la Agencia tiene un papel clave en el control del Estado del puerto y la lucha contra la piratería. Por primera vez, se hace referencia explícita en el informe a la labor que tiene la Agencia en el seguimiento vía satélite de buques pesqueros y navieros que faenan en aguas peligrosas, como en la estrecha colaboración con la operación Atalanta. Es compromiso cumplir con la estrategia medioambiental y apoyar la asistencia de la EMSA cuando sea necesario. En lo que se refiere a la composición del Consejo de Administración, soy de la opinión de que haya un equilibrio de género y de que se formule en un considerando me parece un exceso introducirlo en el articulado. Y yo creo que es plausible la promoción de la formación marítima y el intercambio de mejores prácticas entre instituciones y escuelas. No apoyaremos la red europea de centros de formación, pues cada Estado miembro tiene sus peculiaridades y necesidades. Por último, señora Presidenta, lamentamos tener que votar en contra de los artículos 18 y 41 porque se quiere excluir la palabra nacional. Ese es un asunto que no es ingenuo ni es inocente.